Voorzitter, commissaris, ik waardeer de poging van de Commissie tot simplificatie, duidelijke doelstellingen en wat u mainstreaming noemt, maar we hoeven niet het wiel opnieuw uit te vinden. Als iets gewoon werkt, dan werkt het en hoef je het niet op een andere manier te laten terugkomen of het anders te gaan noemen.